Señor Cercas, usted ha hablado de la importancia de que este paquete de inversión social se incorpore al Semestre Europeo, y yo realmente le pregunto si lo ve compatible porque no sé a quién debemos creer ¿al Comisario Andor, cuando dice que debemos atajar de raíz los problemas sociales que está ocasionando esta crisis económica, o a los papeles que redacta la Comisión, cuando hace verdaderos destrozos en la política social de los Estados miembros a través de las recomendaciones específicas por país en pensiones, en mercado laboral, en diálogo social, en el marco del Semestre Europeo?